Dort das Ziel, dass beide großen Parteien zusammengeführt werden.

Dort der Wunsch, dass sich die Parteien finden und zum Wohl der Bevölkerung zusammenarbeiten. Hier geht es leider darum, dass wieder einmal von einem Teil des Parlaments eine Vorverurteilung stattfindet.

Wieso gehen Sie nicht in den Sicherheitsausschuss? Wieso stellen Sie keine Anfragen an die Kommission? Nein, Sie erzwingen hier eine öffentliche Debatte, weil Sie diese Debatte aus politischen Gründen wollen! Das lehnen wir ab. Das wollen wir nicht. Wir verstehen nicht, dass auf dem Rücken der bulgarischen Regierung und des bulgarischen Volkes hier so debattiert wird. Wenn es etwas gibt, was es zu besprechen gilt, dann lade ich Sie ein, das in den zuständigen Ausschüssen zu tun.